Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono convinto che l'avvicinamento progressivo dell'area balcanica all'Unione europea rappresenti uno strumento fondamentale per la stabilizzazione dell'area e lo sviluppo di pieni regimi democratici. Penso che il summit di Sofia debba servire soprattutto a fornire piani d'azione per ciascun paese, senza creare aspettative irrealistiche ma con passi concreti da intraprendere, e avendo l'accortezza, come nel caso della Serbia e del Kosovo, di guardare al percorso come qualcosa di intimamente legato. Ma dobbiamo chiederci se l'Unione europea è pronta a tutto questo. Noi nel 2004 abbiamo realizzato un grande allargamento ad Est, un importante allargamento. In quel periodo si confrontavano due scuole di pensiero nel mondo intorno all'idea di esportazione della democrazia quella che qualcuno paventava con le armi e noi che abbiamo posto il problema dell'allargamento come esportazione di democrazia. Ma a quell'allargamento però non è seguita un'adeguata politica di integrazione e le dinamiche politiche alle quali assistiamo oggi, se riflettiamo bene, sono anche la conseguenza di questo limite evidenziato in questi anni. Allora io credo che sia utile una maggiore consapevolezza perché preparare adeguatamente il 2025 significa innanzitutto preparare adeguatamente noi stessi.